Problema muncii forțate a copiilor în recoltarea bumbacului face însă dificilă abordarea strict tehnică a protocolului. Practic, la început lunii octombrie sute de copii vor fi obligați să culeagă bumbac manual pentru a suplini lipsa unei forțe de muncă adulte.

Ratificarea de către Uzbekistan a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii privind vârsta minimă de angajare și eliminarea celor mai grave forme de muncă forțată a copiilor reprezintă un semnal pozitiv, însă există un real deficit de implementare. Întrebarea mea este Cum vede Comisia Europeană deblocarea acestei situații, având în vedere că Parlamentul nu poate să ignore nerespectarea drepturilor fundamentale ale copiilor în Uzbekistan?